Avant mon allocution de bienvenue au Président de la Guinée, je dois vous informer de ce qui s'est passé à Liège, en Belgique.